herra forseti ég man ekki til þess að ég hafi notað orðin að innviðir alþingis væru fúnir en ég hef nei nei ég hef ekki sagt en ég hef sagt svipað ég sagði það í gær og baðst afsökunar fyrir mína hönd sem einstaklingur sem einn þingmaður ég tala aldrei fyrir flokka ég tala ekki fyrir aðra þingmenn en að ég hafi skrifað undir nefndarálit sem ég ræddi í ræðu minni rétt áðan meðvitundarlaus án umræðu án þess að gera mér grein fyrir afleiðingunum á því baðst ég afsökunar í gær það mættu fleiri skoða það hvort við séum að gera þetta almennt

en ég mundi segja að þetta sé mjög alvarlegt og þetta á við flestöll mál sem snerta evrópusambandið og samþykktir tilskipana þess við treystum því að vitringarnir miklu úti í evrópu hafi rétt fyrir sér við treystum því blint þrátt fyrir icesave og allt það